I já se připojuji ke svým kolegům. Samozřejmě k tomuto jednání docházelo i v minulosti, ale je otázka, jaké nástroje jsme schopni používat a jestli už jsme některé bitvy skutečně neprohráli, viz otázka například brexitu. Já sám si říkám, že pokud taková demokracie, náš vzor demokratických pravidel Velká Británie tento souboj prohrála, jestli není opravdu vhodné využít nějakou celoevropskou akci. Já mám velkou důvěru v paní komisařku a velká očekávání máme, myslím, všichni. Do jejího portfolia patří právě hodnoty demokracie, svobodných voleb, které ona opakovaně vyzdvihuje. A my samozřejmě vnímáme, že tato hodnota je skutečně klíčová. Ty příklady, které byly uvedeny, jsou jenom špičkou ledovce. Vměšování do našich členských států probíhá frontálním útokem ze strany Ruska, Číny, ale i dalších aktérů.

Ruské nástroje v zahraniční politice ten první je vždycky jasný, lež.

Využívá přitom ekonomické, politické, vojenské i informační tlaky a zdánlivé nedokonalosti státních institucí a demokratických procesů, například dlouhý legislativní proces, parlamentní diskuse nebo správní procedury. Já myslím, že tomuto nebezpečí nemůžeme čelit nějakou izolovanou akcí nebo kooperací pouze se soukromým sektorem.